Gospodine predsjedniče, pozdravljam ovu direktivu kojoj je cilj osigurati lakše ostvarivanje prava u kontekstu slobode kretanja radnika unutar Europske unije kroz definiciju specifičnih područja u kojima je zabranjena diskriminacija, pogotovo diskriminacija na osnovu nacionalnosti. No, s druge strane iako podržavam ovu inicijativu koja će učvrstiti temeljne vrijednosti Europske unije, a sloboda kretanja ljudi to doista jest, ovom se prilikom ipak moram osvrnuti na diskriminaciju prema hrvatskim građanima tu mislim na ishod švicarskog referenduma i na ono što je proizašlo iz njega, tj. odbijanje švicarskih vlasti da potpišu protokol o proširenju sporazuma o slobodnom kretanju osoba kojim bi se navedeni sporazum proširio i na Hrvatsku.